breytingar á ýmsum frestum sem gilda um aðdraganda kosninga í ljósi þessu hversu brátt bar að að boðað var til kosninga gert er ráð fyrir að viðmiðunardagur staðfestrar kjörskrár verði fjórar vikur fyrir kjördag í stað fimm vikna þá skuli birta almenningi kjörskrá átta dögum fyrir kjördag í stað tíu mörk kjördæmanna í reykjavík skuli birta með auglýsingu þremur vikum fyrir kjördag

laganna sem eru til frekari skýringar á þeim jafnframt er lagt til að gerðar verði lagfæringar vegna breyttra aðstæðna meðal annars er í frumvarpinu upphaflegur listi með sveitarfélögum landsins miðað við breytingar sem hafa orðið út af sameiningu sveitarfélaga út af breytingum á heiti þeirra nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson ólöf nordal og siv friðleifsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita auk mín háttvirtir þingmenn birgir ármannsson álfheiður ingadóttir árni þór sigurðsson sigurður kári kristjánsson og jón magnússon